Domnule Telička, ați spus că a făcut o treabă bună Comisia, dar noi, Parlamentul European, am venit aici cu altă poziție. Cum explicați că domnul comisar a spus și astăzi că da, este de acord Comisia să se taie din politicile de coeziune, din politica agricolă comună, din banii dați pentru zonele mai sărace, despre ce coeziune în Uniunea Europeană și solidaritate vorbim, despre ce Uniune Europeană în care să avem un nivel de viață asemănător, cum vom putea atinge obiectivele din Tratat?